Przepisy te nie obejmowały obszarów wiejskich, co powoduje, iż duża część zmarginalizowanych grup społecznych zamieszkujących państwa Europy Środkowo Wschodniej nie odniesie korzyści z proponowanych rozwiązań. Wynika to z faktu, iż w nowych państwach członkowskich grupy najuboższe wykluczone ze względu na niski status materialny poza główny nurt życia społecznego zamieszkują przede wszystkim obszary wiejskie. W mojej opinii wprowadzenie poprawek będzie korzystnym uzupełnieniem rozporządzenia, które pozwoli na objęcie ochroną również społeczności mieszkających poza miastem, co znacząco wsparłoby starania Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tego typu zmiana będzie otwierała możliwość podniesienia statusu materialnego społeczności najbiedniejszych, które z racji miejsca zamieszkania mają mniejsze szanse życiowe.

Status materialny jest niestety nadal w tej części Europy widoczną barierą w dostępie do edukacji, zatrudnienia czy uczestnictwa w życiu kulturalnym. Zapewnienie grupom najbardziej wykluczonym lepszych warunków mieszkaniowych otworzy im możliwość podniesienia statusu społecznego i zachęci do własnego rozwoju.